Blogueurs, activistes, environnementalistes, etc.

C'est une arme que nous tenons et nous la tenons d'autant plus que le Viêt Nam brigue un siège au Conseil des droits de l'homme pour la période d'après 2014. Je crois que cette résolution devrait l'inciter à revoir sa politique des droits de l'homme en conséquence.